Nous avons décidé d'entendre ces inquiétudes et de porter, dans cette résolution, un certain nombre de revendications.

Cependant, cette résolution ne prend pas en considération le refus catégorique qui a été exprimé en ce qui concerne le RDIE.

Nous ne voulons pas de ces réformes.